Señor Presidente, en primer lugar, mi Grupo quiere asociarse a sus palabras de profunda lamentación por la pérdida de vidas humanas que se ha producido en estos últimos días en Gaza, y que sigue produciéndose en estos momentos, y cree que, como acaban de señalar los representantes de los Grupos Verts ALE y GUE NGL, éste es un asunto sobre el cual el Parlamento se tiene que pronunciar,

Pero dada la celeridad con la que se están produciendo los acontecimientos en la zona, desearíamos tener tiempo para madurar esa resolución y que se votara en el Pleno de diciembre.